Parlamentul analizează acum propunerea de directivă privind PNR, ce instaurează un tratament comun pentru registrul cu numele pasagerilor pe întreg teritoriul UE. În țările terțe, există însă sisteme diferite privind protecția datelor față de cel al Uniunii Europene. În cadrul Comisiei TRAN, am solicitat ca transmiterea datelor PNR să se realizeze, în cazul țărilor terțe, numai dacă există garanții corespunzătoare în ceea ce privește protecția datelor personale, iar stocarea, prelucrarea și analiza datelor PNR ale pasagerilor zborurilor internaționale să aibă loc doar pe teritoriul Uniunii Europene, astfel încât legislația aplicabilă să fie legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal.